Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, avec un excédent commercial annuel avoisinant les 10 milliards d'euros, soit 8 du total des exportations agroalimentaires européennes, le secteur des boissons spiritueuses est l'un des secteurs les plus importants en la matière et génère autour d'un million d'emplois.

C'est donc la modernisation globale de cette législation qui est au centre de nos préoccupations.

En effet, les boissons spiritueuses représentent un débouché important pour la production agricole de l'Union européenne, que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs.